virðulegi forseti þetta mál sem við ræðum hérna núna er fullkomið einsdæmi grafalvarlegt mál eins og hæstvirtur innanríkisráðherra sagði hér áðan mál sem lýtur að sjálfum grundvelli okkar lýðræðislega fyrirkomulags sú staðreynd að almennar kosningar sem fram fóru hér á síðasta ári hafa núna verið dæmdar ógildar það er ekki hægt að hugsa sér meira áfall fyrir eina lýðræðisþjóð en að standa frammi fyrir þessum veruleika þess vegna verðum við að taka þessi mál alvarlega og það á að spyrja þeirra spurninga hver beri ábyrgðina og hver beri hina pólitísku ábyrgð því það hlýtur að vera stóra spurningin sem við stöndum núna frammi fyrir hér á alþingi hver ber hina pólitísku ábyrgð hæstvirts ráðherra fór í þessa spurningu hann svaraði henni mjög skýrt það er hæstiréttur og hreppsnefndirnar hæstvirtur ráðherra for hér yfir það og færði fyrir því rök að það væru allir aðrir en stjórnvöldin í landinu sem bæru hina pólitísku ábyrgð það var hæstiréttur vegna þess að það var umdeilanlegt hvernig hann komst að sinni niðurstöðu það var löggjafinn eins og það kæmi ekki hæstvirtur ráðherra nokkurn hlut við það var síðan framkvæmdaraðilinn og þá var talað um í einu slengi landskjörstjórn sveitarfélögin og innanríkisráðuneytið þetta er forgangsröðunin

erindi hæstvirtur ráðherra í þennan ræðustól var bara eitt það var það að þvo f sér ábyrgðina og ríkisstjórnarinnar af þessu máli hæstvirts ráðherra gat bara komið hérna og sagt það sem í huga hans bjó sem var þetta það var óskaplegt sem fór hérna úrskeiðis það var alveg óskaplegt en það kemur ekki ríkisstjórnin við það er allsherjarnefnd og það eru hreppsnefndirnar og það er hæstiréttur sem ætti að líta í eigin barm þetta er auðvitað ekki bara kattarþvottur eins og hér var heldur virðist mér að hæstvirtur ráðherra hafi breytt sér í einhvers konar kattarþvottavél því hann var hér önnum kafinn upp fyrir axlir við það að útskýra fyrir okkur og þeim öðrum sem hlustuðu á þessa umræðu að þetta væri nú mál sem allir aðrir yrðu nú að skoða mjög rækilega og horfa í eigin barm vitaskuld er það þannig eins og fram hefur komið að þessi lög voru þannig úr garði gerð að þau stóðust ekki þau voru með öðrum orðum í ósamræmi við annað það sem við erum að vinna með varðandi kosningalöggjöfina kjarni málsins er bara þessi að ríkisstjórnin sem þykist vilja axla ábyrgð ríkisstjórnin sem talaði um það hér fyrir einu og tveimur árum að nú þyrfti að kalla menn til pólitískrar ábyrgðar ríkisstjórnin sem þóttist ætla að boða hér nýja tíma hún heykist á þessu öllu hún þorir ekki að gangast við sinni eigin ábyrgð hún er hér á harðaflótta og kemur hér í ræðustól dag eftir dag til þess eins að reyna að útskýra fyrir okkur og